Madame la Présidente, massacres, assassinats, persécutions, exactions, humiliations, viols, enlèvements, monastères et églises détruites, spoliations, expulsions, exode L'histoire des chrétiens d'Orient est tragique et leur quotidien un vrai calvaire. Le 16 avril dernier, chrétiens d'Occident et chrétiens d'Orient

Les récents attentats contre les coptes d'Égypte nous le rappellent. Les chrétiens d'Orient sont la cible de groupes islamistes qui entendent épurer le Moyen Orient de leur présence. Les communautés chrétiennes orientales, parmi les plus anciennes du monde, sont aujourd'hui en sursis, alors même qu'elles sont établies depuis plusieurs siècles, bien avant les conquêtes arabo musulmanes. Au début du vingtième siècle, près d'un habitant du Moyen Orient sur quatre était chrétien. Aujourd'hui, les communautés chrétiennes représentent 3 à 4 de la population du Moyen Orient. Ils ne sont plus que 11 millions, une goutte d'eau parmi une population composée de 320 millions de musulmans. Au prétexte d'exporter la démocratie à coups de bombes de l'Iraq à la Libye, nos gouvernements ont permis l'émergence de groupes djihadistes. Il est urgent que les pays occidentaux adoptent une politique internationale réaliste. Ce n'est pas rendre service aux chrétiens d'Orient que de diaboliser les gouvernements syrien et russe tout en négociant avec la Turquie et en se prostituant avec les parrains du djihadisme international, les pétromonarchies du Golfe.